ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán þar sem lagt er til að þrettán svæði verði friðlýst á þessu tímabili þingsályktunin hefur verið unnin á grundvelli sextugustu og fimmtu grein laga um náttúruvernd númer fjörutíu og fjórir frá nítján hundruð níutíu og níu sem kveður á um að umhverfisráðherra skuli láta vinna náttúruverndaráætlun fyrir landið allt á fimm ára fresti og leggja hana fyrir alþingi þetta er önnur náttúruverndaráætlunin sem lögð er fram til umræðu á alþingi en gildistími fyrstu náttúruverndaráætlunar var tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta skipulagt náttúruverndarstarf á íslandi nær auðvitað mun lengra aftur í tímann fyrstu náttúruverndarlögin voru samþykkt nítján hundruð fimmtíu og sex og mörg svæði og náttúrufyrirbæri hafa verið friðlýst síðan þá á grundvelli laga um náttúruvernd og sérlaga með náttúruverndaráætlun er stefnt skipulega af því að setja upp net friðlýstra svæða sem tryggi verndun lífríkis jarðminja landslags og líffræðilegrar fjölbreytni sem þarfnast verndar byggt á vísindalegum rannsóknum og kortlagningu á náttúru íslands greiningu á alþjóðlegum skuldbindingum og faglegu mati á verndargildi nú eru um hundrað friðlýst svæði á landinu sem ná yfir nær tuttugu prósent af flatarmáli þess nokkur nýmæli eru í náttúruverndaráætlun tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán og má þar nefna að í fyrsta sinn er stefnt að því að friðlýsa vistgerðir annars vegar og hryggleysingja og búsvæði þeirra hins vegar flest svæðanna á áætluninni eru hins vegar friðlýst í því skyni að vernda sjaldgæfar plöntur og vaxtarstaði þeirra einnig er lagt til að friðlýstar verði hundrað sextíu tegundir mosa fléttna og háplantna sem er mesta friðun tegunda sem ráðist hefur verið í gerð er tillaga um eitt svæði vegna jarðfræðiminja en það er langisjór og nágrenni það svæði verði hluti af vatnajökulsþjóðgarði en hið sama gildir um fjögur önnur svæði á áætluninni vatnajökulsþjóðgarður er nú þegar orðinn stærsti þjóðgarður evrópu og stærsta verkefni í náttúruvernd sem íslendingar hafa ráðist í ég vil nú telja upp svæðin þrettán sem lagt er til að friðlýsa á tímabilinu tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán og gera stuttlega grein fyrir forsendum að baki tillögunum að vernd þeirra fyrst vil ég gera grein fyrir sex svæðum sem lagt er til að verði friðlýst til að styrkja friðun sjaldgæfra plöntutegunda snæfjallaströnd kaldalón við norðanvert ísafjarðardjúp er mikilvægt svæði fyrir margar sjaldgæfar háplöntur gerpissvæðið sem kennt er við austasta tanga íslands er þekkt fyrir sérstætt gróðurfar en á svæðinu finnast allnokkrar sjaldgæfar háplöntutegundir svæðið er vinsælt til útivistar tvö skógarsvæði á fljótsdalshéraði eru á náttúruverndaráætlun eyjólfsstaðaskógur og egilsstaðaskógur þau eru merkileg meðal annars fyrir fjölda sjaldgæfra fléttna sem þrífast sem ásætur á birki en að auki vaxa þar sjaldgæfar tegundir háplantna tvö svæðanna skóglendi við hoffell og steinadal í suðursveit er lagt til að friðlýsa sem hluta af stækkun vatnajökulsþjóðgarðs en þau eru fyrst og fremst verndarþurfi vegna gróðurfars og sjaldgæfra plantna þrjú svæði á hálendi íslands verða friðlýst einkum vegna sérstæðra vistgerða ef áætlunin nær fram að ganga hvað eru vistgerðir kann nú einhver að spyrja vistgerðir eru landeiningar sem búa yfir ákveðnum eiginleikum hvað varðar loftslag berggrunn jarðveg gróður og dýralíf og henta mjög vel til að skilgreina svæði út frá náttúrufræðilegum forsendum og til að meta verndargildi þeirra þetta er í fyrsta sinn sem lagt er til að vistgerðir verði friðlýstar á íslandi en þau svæði sem vernda á út frá þessum forsendur eru hluti skaftáreldahrauns með því að færa út mörk vatnajökulsþjóðgarðs sem áður tilheyrði friðlandi umhverfis lakagíga með því á að vernda svokallaða breiskjuhraunavist sem þekkist líklega ekki utan íslands en við íslendingar þekkjum sem samfelldar mosaþembur á hraunbreiðum því lífríki sem þær hýsa lagt er til að orravatnsrústir verði friðaðar en þar er að finna rústamýravist og sérstæðasta freðmýrasvæði landsins í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar samfylkingarinnar og vinstrihreyfingarinnar græns framboðs er hér lagt til að friðlandið í þjórsárverum verði stækkað og friðun þess lokið sem fyrst lagt er til að mörk friðlandsins í þjórsárverum verði færð út þannig að það nái yfir allt votlendi veranna þar með myndu bætast við nokkur rústamýrasvæði sem eru utan friðlandsins jafnframt yrðu friðlýsingarskilmálar þar styrktir og bann lagt við röskun innan svæðisins þá er æskilegt að styrkja friðun guðlaugstungna í sama skyni að auki er lagt til að ráðist verði í almenna friðlýsingu þessara tveggja vistgerða breiskjuhraunavistar og rústamýravistar með vísun til fimmtugasta og þriðju grein náttúruverndarlaga nú er í fyrsta sinn lagt til að dýrategundir verði friðaðar samkvæmt lögum um náttúruvernd en þar er um þrjár tegundir sjaldgæfra hryggleysingja og búsvæði þeirra friðlýst verði búsvæði tjarnaklukku í tjörnum á innrihálsi í berufirði búsvæði bjöllutegundarinnar tröllasmiðs í undirhlíðum í nesjum og búsvæði snigilsins brekkubobba í hvannstóði undir reynisfjalli aðeins eitt svæði er í áætluninni þar sem áherslan er fyrst og fremst á jarðfræði langisjór og nánasta umhverfi hans verða friðlýst samkvæmt þingsályktunartillögunni og svæðið fellt inn í vatnajökulsþjóðgarð á svæðinu gefur að finna eins og víðar í þjóðgarðinum einstakt samspil jarðelds og jökla við landmótun eldgjársprungan liggur um svæðið austanvert en hún er lengsta gígaröð sem gosið hefur á landinu á sögulegum tíma langisjór sjálfur er þekktur fyrir náttúrufegurð hæstvirtur forseti þetta eru þau þrettán svæði sem lagt er til að verði friðlýst á næstu fimm árum á grundvelli náttúruverndaráætlunar tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán við val á þessum svæðum voru hafðar til grundvallar tillögur nefndar sem skipuð var fulltrúum umhverfisráðuneytisins náttúrufræðistofnunar íslands og umhverfisstofnunar einnig var haft samband við sveitarstjórnir á viðkomandi svæðum og landeigendur til að kanna vilja þeirra án skuldbindinga af þeirra hálfu framkvæmd friðlýsingar er eins og kunnugt er ferli sem unnið er í samvinnu við sveitarstjórnir og landeigendur og þá verður kveðið nánar á um mörk svæðanna kvaðir sem fylgja friðlýsingunni og hvernig friðlýsingin fellur sem best að annarri landnotkun samkvæmt náttúruverndarlögum skiptast friðlýst svæði í fimm flokka eftir eðli tilgangi og markmiði verndunar það eru þjóðgarðar friðlönd náttúruvætti tegundir lífvera og búsvæði þeirra vistgerðir og vistkerfi og fólkvangar í flestum tilvikum er ljóst hvaða flokka svæðin þrettán falla í ss þau sem felld verða inn í vatnajökulsþjóðgarð en í einhverjum tilvikum getur verið þar um ákvörðun að ræða í friðlýsingarferlinu umhverfisstofnun hefur umsjón með framkvæmd friðlýsingar í samvinnu við viðkomandi sveitarstjórnir og landeigendur ég vil nú víkja nokkrum orðum að framkvæmd náttúruverndaráætlunar og ætla fyrst að fjalla um framkvæmd þeirrar áætlunar sem rann sitt skeið á enda í lok síðasta árs og síðan hvernig náttúruverndaráætlun tengist öðru skyldu starfi svo sem rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða

á tímabilinu bar hæst stofnun vatnajökulsþjóðgarðs sem er ekki einungis stærsti þjóðgarður evrópu heldur án efa einn sá merkasti þar sem hvergi í álfunni er hægt að sjá landmótunaröfl elds og ísa að störfum með eins greinilegum hætti uppbygging þjóðgarðsins hefur hafist með myndarlegum hætti og ég tel víst að hann verði hornsteinn í ferðaþjónustu og ímynd landsins í framtíðinni og vegur hans og hróður muni vaxa enn hvað önnur svæði varðar þá er staðan ekki eins góð aðeins hefur verið lokið við friðlýsingu tveggja svæða guðlaugstungna álfgeirstungna og teigsskógs í skorradal

ljóst er að nokkur andstaða er meðal viðkomandi landeigenda við friðlýsingu sumra svæða og einnig má spyrja hvort friðlýsingarferlið sé of þungt í vöfum eða hvort áform um friðlýsingu kalli fram neikvæð viðbrögð ef til vill að óþörfu rétt er að nefna að nokkur svæði utan náttúruverndaráætlunar hafa verið friðlýst á undanförnum árum oft að frumkvæði sveitarfélaga sem sýnir að víða er skilningur og metnaður á sviði náttúruverndar ég hyggst sem nýr ráðherra umhverfismála ræða væntanlegar friðlýsingar við sveitarstjórnir og heimamenn og skoða hvað hægt sé að gera til að þær gangi hraðar og auðveldar fyrir sig í ljósi reynslunnar tel ég líka rétt að umhverfisráðherra geri alþingi grein fyrir framkvæmd náttúruverndaráætlunar reglulega og oftar en á fimm ára fresti

nú er unnið að gerð rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða þar sem raða á mögulegum virkjunarkostum eftir hagkvæmni þeirra og verndargildi viðkomandi svæða

verðmætustu náttúruverndarsvæði landsins eru háhitasvæði við verðum að velja hver þeirra við viljum nýta til frekari raforkuframleiðslu og hver við viljum nýta sem náttúrugersemar með náttúruvernd samhliða framkvæmd náttúruverndaráætlunar tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán þarf að vinna að undirbúningi þriðju áætlunarinnar og styrkja vísindalegan grunn náttúruverndar með rannsóknum og mati á verndargildi hæstvirtur forseti metinn hefur verið lauslega kostnaður við framkvæmd náttúruverndaráætlunar fyrir þau þrettán svæði sem áætlunin tekur til heildarkostnaður við náttúruverndaráætlunina á tímabilinu er áætlaður um sjötíu og átta komma sex milljónir króna á verðlagi ársins tvö þúsund og níu þar af er

árum náttúra íslands er sérstök og yfirgnæfandi fjöldi erlendra ferðamanna sem hingað kemur nefnir náttúruna sem helstu ástæðu heimsóknarinnar náttúran er samofin þjóðarvitundinni og vernd hennar er eins mikilvæg og verndun tungunnar og menningararfsins ég tel rétt að skoða hvort við getum aukið framlög til náttúruverndar með mörkuðum tekjustofnum svo sem af þeirri starfsemi sem helst nýtir náttúruverndarsvæðin eins og ferðaþjónustu og orkuvinnslu ég tel að þar sé einfaldlega um eðlilegan viðhaldskostnað að ræða að náttúruvernd sé grundvöllur sjálfbærrar nýtingar þeirrar auðlindar sem felst í fegurð landsins lífríki og sérstæðum náttúrufyrirbærum uppbygging landvörslu göngustíga og fræðslu á friðlýstum svæðum gerir okkur kleift að byggja upp ferðaþjónustu samhliða verndun náttúrunnar sums staðar er friðlýsing einföld aðgerð þar sem sérstætt lífríki eða jarðmyndanir fá lagalega vernd með auglýsingu án mikilla kvaða eða framkvæmda á svæðinu á öðrum stöðum er æskilegt og jafnvel nauðsynlegt að ráðast í stígagerð og aðrar framkvæmdir og víða eru tækifæri til að byggja upp útivistarsvæði á friðlýstum svæðum í formi fólkvanga og jafnvel þjóðgarða verndun náttúru landsins er langtíma viðfangsefni sem er byggt á þekkingu á náttúrunni og virðingu fyrir henni og framkvæmt í samvinnu stjórnvalda landeigenda og alls almennings náttúruverndaráætlun er ekki eini þátturinn í því viðfangsefni en gegnir þar lykilhlutverki sú áætlun sem hér er lögð fram er byggð á vísindalegri þekkingu og faglegu mati á verndargildi náttúru landsins og ég vonast til að umhverfisráðuneytið og stofnanir þess geti hrundið henni í framkvæmd í góðri samvinnu við sveitarstjórnir og heimamenn á hverjum stað og með reglulegri upplýsingagjöf til alþingis sem ég vona að samþykki þessa tillögu

lokinni þessari umræðu vísað til síðari umræðu og til umfjöllunar í háttvirtri umhverfisnefnd